Aby tak się stało, działacze praw człowieka nie mogą być prześladowani, prawa człowieka powinny być przestrzegane, wymiar sprawiedliwości powinien być bezstronny i niezależny, a wybory uczciwe, wolne i demokratyczne.